Tisztelt miniszterelnök asszony! Nehéz időkben veszik át Európa kormányzását, de ön hozzászokott a nehézségekhez. Engedje meg, hogy lefordítsam szocialista képviselőtársaimnak a javaslatát ha Magyarországot célkeresztbe teszi, akkor Önnek sikeres lesz a programja. Én azonban ezt nem hiszem. Nagy öröm számomra azt a szándékot látni az önök elnökségi programjában, hogy amit a magyar elnökség éppen egy évvel ezelőtt célként kitűzött, vagyis azt, hogy a gazdaságpolitikák európai szintű összehangolásával megteremtjük a gazdasági unió második pillérét, nos, most ezt a folyamatot önök felelősségteljesen beindíthatják. Magyar képviselőként pontosan tudom, milyen az eurózónán kívülről, a közös politikák iránt elkötelezetten dolgozni.

Ezen feladat elvégzése valóban tiszta fejet és hűvös gondolkodást igényel, de mindenekelőtt belátó magatartást. Belátó magatartást arra vonatkozóan, hogy elsősorban ne csak számokban lássák ezen új mechanizmusok megvalósulását. Arra kérem önöket tehát, hogy munkájuk során az azonosságot keressék a tagállamokban, ne szétválasztani próbáljanak jól vagy nem jól teljesítő országokra, hanem azt az igyekezetet keressék, amely iránt a csatlakozáskor minden tagállam elkötelezte magát.

Kívánom önnek azt, hogy sikerrel kormányozza a következő fél évben az Európai Unió hajóját.